s cieľom rozšíriť činnosti banky určené na podporu krajiny jej pôsobenia.

V praxi to znamená zachovanie percentuálneho podielu mojej krajiny na hlasovacích právach Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Rovnaký postup volia aj ďalší akcionári banky a je dobré, že sa k tejto politike hlási svojim rozhodnutím aj Európsky parlament a Rada.